ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda mánudaginn fjórtánda janúar tvö þúsund og fjórtán klukkan þrettán þrjátíu gert í reykjavík tíunda janúar tvö þúsund og fjórtán